Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, le régime algérien opprime la liberté

elle dit notre attachement à la soif d'indépendance du peuple algérien et de la jeunesse qui souffre de la mal vie. Comme ils disent là bas aussi